skýrslu nefndar samkvæmt lögum númer tuttugu og sex tvö þúsund og sjö sem fjallar um starfsemi breiðavíkurheimilisins nítján hundruð fimmtíu og tvö til nítján hundruð sjötíu og níu í kjölfar opinberrar umræðu um ofbeldi og illa meðferð sem börn hefðu verið beitt á vistheimilinu breiðavík ákvað alþingi með lögum að tillögu ríkisstjórnarinnar að heimila forsætisráðherra að setja á fót nefnd sem tæki slíkar ásakanir til athugunar þótt fyrir lægi að þetta tiltekna vistheimili yrði skoðað fyrst var ákveðið að einskorða slíka heimild ekki við tiltekna stofnun heldur gæti slík athugun tekið til annarra vist og meðferðarheimila fyrir börn sem starfrækt voru á árum áður nefndin var sett á fót fyrir réttu ári með erindisbréfi dags annan apríl tvö þúsund og sjö skyldi nefndin kanna tildrög þess að börn voru vistuð á breiðavíkurheimilinu staðreyna hvort börn hafi sætt illri meðferð og eða ofbeldi á meðan dvöl þeirra stóð leggja mat á hvernig opinberu eftirliti með starfsemi heimilisins hafi verið háttað og leggja grundvöll að tillögugerð til stjórnvalda um frekari viðbrögð í nefndina voru skipuð þau róbert r spanó prófessor við lagadeild háskóla íslands formaður doktor friðrik jón sigurðsson dósent við læknadeild háskóla íslands og forstöðusálfræðingur á landspítalanum doktor ragnhildur bjarnadóttir dósent í sálfræði við kennaraháskóla íslands og doktor sigrún júlíusdóttir prófessor í félagsráðgjöf við háskóla íslands þuríður b sigurjónsdóttir lögfræðingur hefur gegnt starfi ritara nefndarinnar

tekið skýrslur af fyrrverandi starfsmönnum breiðavíkurheimilisins og aflað skjala frá opinberum stofnunum þá var aflað sérfræðilegra greinargerða og má þar nefna sérstaklega skýrslu braga guðbrandssonar forstjóra barnaverndarstofu um sögu uppeldisstofnana á íslandi og helstu meginþætti barnaverndarmála á þeim árum sem könnun nefndarinnar tekur til álitsgerðir doktor gísla h guðjónssonar prófessors í réttarsálfræði við kings college í london um trúverðugleika framburðar fyrrverandi vistmanna og starfsmanna á breiðavík og álitsgerð viðars más matthíassonar prófessors um atriði er varða skaðabótarétt eins og fram kemur í skýrslu nefndarinnar hefur hún horft til þess að hið afar vandasama verkefni hennar beinist að mati á atvikum og aðstæðum á tímabili sem er um margt frábrugðið samfélagi nútímans þá hefur sambærileg könnun ekki farið fram áður hér á landi nefndin hefur leitast við að varpa almennu ljósi á sannleiksgildi frásagna en hún hefur ekki talið fært að fjalla sérstaklega um sannleiksgildi einstakra frásagna þá tekur nefndin fram að þótt ýmsar niðurstöður hennar bendi eindregið til þess að margt hafi farið mjög miður í starfsemi breiðavíkurheimilisins sé ljóst að sumir vistmenn lýsa dvölinni með jákvæðum hætti einnig sé ljóst að meirihluti þeirra sem störfuðu beint eða óbeint að málefnum heimilisins leitaðist við að vinna sín störf eftir bestu getu þá lætur nefndin þess einnig getið þótt það hafi ekki verði í verkahring hennar beinlínis að athuga slíkt að húsakostur og ýmiss aðbúnaður var vart fullnægjandi á köflum þá hafi komið fram vísbendingar um að lögboðinni fræðslu hafi eftir atvikum verið mjög ábótavant

vistaðar á breiðavík meðalvistunartími var tuttugu og einn komma einn mánuður en sumir dvöldu þar í nokkur ár í skýrslunni kemur fram að aðbúnaður barna var mismunandi á því tímabili sem heimilið var starfrækt

niðurstaðan er nákvæmari en hér er lýst á sumum tímabilum telur nefndin meiri líkur en minni á að ofbeldi hafi verið beitt af hálfu starfsmanna á öðrum af hálfu vistmanna og enn öðrum af hálfu hvorra tveggju vísast nánar tiltekið um einstök tímabil til skýrslunnar sjálfrar nefndin byggir á ákveðinni aðferðafræði við mat á sannleiksgildi frásagna sem styðst meðal annars við sérfræðilegt mat prófessors gísla h guðjónssonar réttarsálfræðings hvað varðar tildrög vistunar á tímabilinu nítján hundruð fimmtíu og tvö til nítján hundruð sjötíu og tvö telur nefndin að í einhverjum tilvikum leiki vafi á lagagrundvellinum komið hafi fyrir að börn væru vistuð þar fyrst og fremst vegna háttsemi foreldra örbirgðar eða annarra heimilisaðstæðna en ekki beinlínis eða í meginatriðum vegna háttsemi eða hegðunar barnsins sjálfs þá hafi einnig verið tilteknir ágallar á málsmeðferð af hálfu barnaverndarnefndar reykjavíkur ætla megi að ákvarðanir barnarverndarnefnda utan reykjavíkur hafi verið haldnar sambærilegum annmörkum þótt gögn skorti til að fullyrða um það á árinu nítján hundruð sjötíu og þrjú hafi stjórnskipulagi breiðavíkurheimilisins verið breytt með reglugerð og telji nefndin ekki tilefni til sömu gagnrýni varðandi árin þar á eftir þá telur nefndin að opinberu eftirliti með starfseminni hafi verið ábótavant alla tíð og jafnvel í þeim tilvikum að athugasemdir voru gerðar af hálfu starfsmanna eða eftirlitsmanna við aðbúnað þá leiddu þær ekki til úrbóta eins og fram kemur í skýrslunni eru hugsanlegar bótakröfur vegna tjóns sem vistmenn hafa orðið fyrir fyrndar hyggist stjórnvöld eigi að síður greiða þeim sem í hlut eiga bætur umfram skyldu er bent á tvær meginleiðir sem til greina komi annars vegar að leysa úr hverju máli fyrir sig á grundvelli kröfu frá viðkomandi einstaklingi hins vegar að sett yrðu lög sem heimiluðu að greiddar yrðu skaðabætur á almennum grundvelli hér hefur verið stiklað á stóru í skýrslu nefndarinnar ég vil nota tækifærið til að þakka nefndinni sem vann skýrsluna fyrir þá ítarlegu krefjandi og held ég megi segja tæmandi rannsókn sem hún hefur innt af hendi það að slík úttekt hafi verið gerð á breiðavíkurheimilinu er út af fyrir sig stórt skref í þá átt að draga fram og viðurkenna ábyrgð samfélagsins gagnvart þeim einstaklingum sem átt hafa um sárt að binda í kjölfar dvalar sinnar á breiðavík ljóst er að opinberir aðilar brugðust þeim sem síst skyldi í skýrslunni er brugðið upp átakanlegri mynd af aðstæðum sem þessi hópur drengja mátti búa við á ákveðnu tímabili í íslenskri sögu vissulega var tilgangurinn með rekstri heimilisins góður en ljóst er að hvergi nærri var vandað nógu vel til umgjarðarinnar er til dæmis ljóst að það eitt að vista saman barnunga drengi og pilta sem komnir eru á unglingsár getur boðið heim hættu á misnotkun þá voru börn í sumum tilfellum vistuð á hæpnum grundvelli á breiðavíkurheimilinu aðstæður þar voru engan veginn fullnægjandi né þroskavænlegar og fyrir liggur að drengir sættu í einhverjum mæli illri meðferð og ofbeldi í sumum tilfellum kynferðislegu ofbeldi annað hvort af hálfu annarra vistmanna eða starfsmanna ekki leikur vafi á því að einhverjir þeirra sem voru vistaðir á breiðuvík urðu þar fyrir varanlegu tjóni á sálinni sem rekja má til vanrækslu opinberra aðila mátti þó öllum sem kynntu sér starfsemi heimilisins vera ljóst að þar væri ekki nógu vel staðið að málum ekki síst vegna einangrunar skorts á menntuðu starfsfólki og þeirrar hættu sem felst í að vista saman drengi á ólíkum aldri þegar ríkisstjórnin fjallaði um skýrsluna í síðasta mánuði voru ákveðin þrenns konar viðbrögð af hennar hálfu í fyrsta lagi yrðu sem fyrst samin drög að frumvarpi til laga þar sem mælt yrði fyrir um greiðslu bóta til þeirra sem vistaðir hafa verið á stofnunum eða heimilum sem heyra undir gildissvið laga númer tuttugu og sex tvö þúsund og sjö að vissum skilyrðum uppfylltum eftir atvikum yrði tekið sérstakt tillit til þarfar á stuðningi vegna geðheilbrigðisþjónustu var forsætisráðuneytinu og dóms og kirkjumálaráðuneytinu falinn undirbúningur málsins hefur viðar már matthíasson prófessor tekið að sér að semja slíkt frumvarp og er þess vænst að hægt verði að leggja frumvarpið fram fyrri hluta maímánaðar næstkomandi að mati þessara tveggja ráðuneyta er rétt að við samningu frumvarps sé leitast við að setja fram reglur sem

ríkisins eða starfsmanna þess hljóti sanngjarnar bætur jafnframt verði þó gert kleift að inna bætur af hendi án tímafrekrar og kostnaðarsamrar athugunar á því hvort bótaskilyrði séu uppfyllt enda liggi fyrir skýrsla nefndar samkvæmt lögum númer tuttugu og sex tvö þúsund og sjö um viðkomandi stofnun þar sem fram komi að óforsvaranlega hafi verið staðið að málum jafnframt verði gætt samræmis við bótafjárhæðir á öðrum skyldum sviðum íslensks réttar og réttarframkvæmdar í öðru lagi var rætt um á vettvangi ríkisstjórnarinnar að nefnd samkvæmt lögum númer tuttugu og sex tvö þúsund og sjö yrði falið með erindisbréfi forsætisráðherra

ekki yrði sem sagt um það að ræða að gefa út erindisbréf til könnunar á einstaka heimilum eða stofnunum er ástæðan meðal annars sú að ætla má að breiðavíkurheimilið hafi haft nokkra sérstöðu meðal annars vegna einangrunar sinnar einnig hefur nefndin nú mótað verklag við rannsókn af þessu tagi sem ætti að auðvelda henni að taka fleiri en eina stofnun eða heimili fyrir í einu er áformað að nýtt erindisbréf verði gefið út til nefndarinnar á næstu dögum en þess má geta að núverandi nefndarmenn hafa lýst sig reiðubúna til að halda starfi sínu áfram í þriðja lagi var félags og tryggingamálaráðherra falið að beita sér fyrir nauðsynlegum úrbótum á núgildandi fyrirkomulagi barnarverndarmála í samræmi við tillögur nefndar samkvæmt lögum númer tuttugu og sex tvö þúsund og sjö með því er undirstrikað að ekkert því líkt sem átti sér stað á breiðavíkurheimilinu má gerast aftur